Frau Präsidentin, Hohes Haus, Herr Kommissar! Unser heutiger Beschluss im Europäischen Parlament markiert einen Erfolg von Generationengerechtigkeit in der Politik. Wir geben auch jungen aktiv Berufstätigen, die den großen europäischen Binnenmarkt mobil nützen wollen, die Sicherheit, in einem anderen EU Mitgliedstaat zu arbeiten und ihre Pensions und Rentenansprüche zu erhalten nach den gesetzlichen Pensionen der ersten Säule jetzt auch für die Zusatzpensionen sowie Betriebspensionen der zweiten Säule.

Das ist das optimale europäische Arbeitsfeld, in dem die Subsidiarität ihren Platz hat. Denn die Gestaltung unserer Pensions Gesundheits und Pflegesysteme in unseren eigenen Ländern das können wir besser!